Señor Presidente, además de los 80 millones de pobres de los que hablamos, hay otros 43 millones de personas que tienen dificultad para tomar proteínas animales dos veces por semana. Además, esta situación podría agravarse porque estos —los que tienen dificultades para tomar proteínas dos veces por semana— podrían entrar en el grupo de los desesperados, ya que la crisis económica continúa agudizándose, y no es este precisamente el mejor momento para que la Unión Europea realice ahorros presupuestarios en ayuda alimentaria de cara al próximo periodo de perspectivas financieras. El acuerdo, que suscribe el Parlamento Europeo, prorroga la ayuda alimentaria en las condiciones solicitadas por esta propia Cámara, pero eso supone al mismo tiempo un poco de resignación ante el bloqueo que han mantenido durante varios meses algunos Estados miembros en el Consejo. Me gustaría aquí incitar a todas sus Señorías a emprender las iniciativas que sean necesarias para resucitar la ayuda alimentaria a partir del año 2014. El Parlamento Europeo no debería quedarse de brazos cruzados ante un asunto tan importante humanitariamente hablando. No deberíamos permitir que las cosas se queden así, por lo que tendríamos que aprovechar las negociaciones del próximo periodo de perspectivas financieras para manifestar nuestra opinión al respecto y forzar un acuerdo entre el Consejo de Ministros y este Parlamento para permitir preservar la ayuda a los más pobres más allá de esa fecha. Gracias a la ayuda europea, los bancos de alimentos han hecho una labor social digna de mención que no debería paralizarse por el egoísmo de algunos gobiernos. Esa labor ha beneficiado a trece millones de personas y, gracias a ello, con un esfuerzo mínimo hemos conseguido hacer un poco más importante la política agrícola común.